Een van de liberale grondbeginselen is bijvoorbeeld om het vrije ondernemerschap ruim baan te geven. Ik geloof dat het herstel in Europa er zal komen door het ondernemerschap via de lidstaten, in de lidstaten, onder nationale soevereiniteit, vrij baan te geven en het hele circus in Europa hier af te schaffen.